Lieber bezahlen sie andere Länder, damit diese uns die Migranten vom Hals halten. Das ist nicht nur heuchlerisch, das ist auch gefährlich, weil wir uns von diesen Ländern abhängig machen. Dabei war es die Schließung der mazedonischen Grenze, die die Flüchtlingszahlen spürbar gesenkt hat, und nicht dieser zweifelhafte Pakt mit der Türkei. Genauso muss Italien begreifen, dass es seine Grenzen schließen und bewachen muss, sonst macht es Österreich, und das direkt am Brenner. Es ist eine Illusion zu denken, dass irgendwelche Verteilungsmechanismen oder Strafzahlungen oder Afrika Schuldverschreibungen die Lösung des Problems sind. Ja, helfen wir den Menschen, die Hilfe brauchen, aber helfen wir ihnen dort! Die Mehrheit der Bevölkerung der europäischen Länder ist gegen eine Masseneinwanderung.